Tisztelt Elnök Úr! A korrupció veszélyeire és következményeire szeretném felhívni a figyelmet. Attól tartok, hogy sokan ezt csak elméleti problémának tartják, amiről illik elítélő mondatokat mondani, de utána gyakran megelégszünk félmegoldásokkal és azt mondjuk, hogy ez a jelenség kiirthatatlan. Én Szlovákia polgára vagyok, és mint ilyen, döbbenettel kellett tudomásul vennem, hogy a jelenleg is hatalmon lévő kormánykoalíció mennyire munkamódszerként alkalmazza korrupciót. Ez a tolerálás odáig torzult, hogy országunkban megöltek egy újságírót, aki korrupciós ügyeket tárt fel, illetve nyilvánvalóvá vált, hogy bűnözői csoportok újabb gyilkosságokra készülnek egy ügyészt, a főügyész helyettesét és a volt igazságügyi minisztert szerették volna megölni. Arra szeretném tehát felhívni a figyelmet, hogy nem elég csupán az egyes visszaéléseket kivizsgálni, hanem szét kell zúzni az alvilág és a politika összefonódását, és el kell kerülni, hogy a korrupció politikai rendszereink részévé váljon. Köszönöm szépen.